Pentru a îmbunătăți mediul de reglementare propice nevoii IMM urilor, Small Business Act trebuie aliniat la prioritățile Strategiei Europa 2020. Astfel, se impune implementarea integrală și rapidă a acțiunilor prezentate, în special a principiului gândește mai întâi la scară mică. Consider că o atenție deosebită trebuie acordată finanțării la scară largă a companiilor inovatoare. Conform evaluării Comisiei, România este un exemplu de bune practici în aplicarea principiului promovarea antreprenoriatului prin programul start business. Programul are un buget de 21,2 milioane de euro și vizează dezvoltarea abilităților de management în rândul tinerilor. Am înregistrat progrese și în implementarea principiului acces la finanțare pentru IMM uri.